herra forseti ég mæli hér fyrir tveimur frumvörpum öðru til laga um mannvirki sem er sex hundruð sextugustu og önnur mál á þingskjali þúsund og fjögur og hins vegar frumvarpi til skipulagslaga sem er sex hundruð sextugustu og fyrsta mál á þingskjali þúsund og þrjú

þessar nefndir skiluðu vorið tvö þúsund og sex tillögum sínum í formi tveggja frumvarpa annars vegar frumvarpi til skipulagslaga og hins vegar frumvarpi til laga um mannvirki í nefnd um endurskoðun byggingarhlutans áttu sæti fulltrúar umhverfisráðuneytisins forsætisráðuneytisins samtaka iðnaðarins sambands íslenskra sveitarfélaga og brunamálastofnunar nefndin hafði samráð við fjölmarga aðila við gerð frumvarpsins þar með talið sérstakan ráðgjafarhóp sem var skipaður helstu hagsmunaaðilum á sviði mannvirkjamála síðan sumarið tvö þúsund og sex fór fram af hálfu umhverfisráðuneytisins víðtæk kynning á framangreindum frumvörpum og voru þau send hundrað fimmtíu og níu aðilum til umsagnar

ráðuneytið fór vandlega yfir þær tæplega sjötíu skriflegu athugasemdir sem því bárust og voru gerðar breytingar á frumvörpunum meðal annars vegna þeirra

stjórnsýslu mannvirkjamála sem skilvirkasta auka faglega yfirsýn í málaflokknum og tryggja samræmt byggingareftirlit um land allt það er lagt til að sett verði á fót ný stofnun byggingarstofnun sem hafi yfir að ráða faglegri hæfni til að hafa með höndum yfirstjórn byggingareftirlits í landinu með það að meginmarkmiði að auka öryggi mannvirkja og gæði það er gert ráð fyrir að byggingarstofnun taki til starfa fyrsta júní tvö þúsund og sjö og undirbúi gildistöku laganna fyrsta janúar tvö þúsund og níu á sama tíma það er fyrsta janúar tvö þúsund og níu verði brunamálastofnun lögð niður og verkefni hennar færð undir byggingarstofnun og ábyrgð á framkvæmdum byggingarmála færð frá skipulagsstofnun til byggingarstofnunar í frumvarpinu er lagt til að ábyrgð á þeim hluta laganna númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og sex um öryggi raforkuvirkja neysluveitna og raffanga sem varðar rafmagnsöryggi í mannvirkjum færist frá neytendastofu til byggingarstofnunar en neytendastofa annast það þó áfram fyrir hönd byggingarstofnunar að minnsta kosti til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf og enn fremur er gert ráð fyrir að eftirlit með lyftum færist frá vinnueftirliti til byggingarstofnunar og aðgengismál verði í höndum byggingarstofnunar í frumvarpinu er gert ráð fyrir að meginþungi byggingareftirlits í landinu verði áfram í höndum sveitarfélaganna en örfá mannvirki verða þó háð byggingarleyfi og byggingareftirliti byggingarstofnunar svo sem virkjanir mannvirki á hafinu og mannvirki á öryggis og varnarsvæðum gert er ráð fyrir þeirri breytingu að byggingarnefndir verði lagðar niður og sveitarstjórnir komi ekki með beinum hætti að stjórnsýslu byggingarmála þeirra hlutverk verður að ráða byggingarfulltrúa sem síðan mun sinna útgáfu byggingarleyfa og framkvæmd byggingareftirlits í eðli sínu eru byggingarmál tæknileg mál og þess vegna er eðlilegt að framkvæmd þeirra sé í höndum aðila með sérfræðiþekkingu á því sviði ákvarðanir um landnotkun á fyrirkomulagi byggðar verða hins vegar áfram í höndum sveitarstjórna og skipulagsnefnda á grundvelli skipulagslaga

ákvæði sem varða tæknilega gerð mannvirkja sérstaklega varðandi öryggi heilnæmi og aðgengi ákvæði er varða útlit mannvirkja og staðsetningu tilheyra hins vegar skipulagslögum gert er ráð fyrir að allt byggingareftirlit verði framkvæmt af faggiltum aðila í samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka sem byggingarstofnun býr til þetta þýðir að annaðhvort er byggingareftirlit og þá aðallega yfirferð hönnunargagna og framkvæmd úttekta framkvæmd á faggiltum skoðunarstofum eða hjá byggingarfulltrúum sem þá þurfa að hafa fengið faggildingu til að annast slíkt eftirlit sama gildir um það beina eftirlit sem byggingarstofnun mun hafa með höndum henni verður annaðhvort heimilt að fela það faggiltum skoðunarstofum eða annast það sjálf og þarf þá að afla sér faggildingar í frumvarpinu eru tiltekin þau hæfnisskilyrði sem aðilar þurfa að uppfylla til að geta öðlast faggildingu og er gert ráð fyrir því að þau séu misströng eftir umfangi mannvirkjagerðarinnar í frumvarpinu er lagt til að fleiri mannvirki en áður verði háð byggingarleyfi hér er einkum um að ræða virkjanir fráveitumannvirki og dreifi og flutningskerfi rafveitna hitaveitna vatnsveitna og fjarskipta auk mannvirkja á hafi utan sveitarfélagamarka í flestum tilfellum verða þessi mannvirki háð framkvæmdarleyfi samkvæmt gildandi lögum en verða samkvæmt frumvarpinu háð byggingarleyfi í staðinn áfram er gert ráð fyrir að tiltekin mannvirki falli utan gildissviðs laganna svo sem hafnir varnargarðar og samgöngumannvirki þessi mannvirki og eftirlit með þeim falla undir aðra löggjöf svo sem vegalög og siglingalög og því eru þau undanþegin ákvæðum frumvarpsins í frumvarpinu er lögð á það áherslu að skýra hlutverk og ábyrgð eiganda mannvirkis hönnuða byggingarstjóra og iðnmeistara betur en gert er í gildandi lögum og tekið fram að hin endanlega ábyrgð sé eigandans en hann ráði til sín fagaðila sem sjái um afmarkaða þætti mannvirkjagerðarinnar og beri ábyrgð gagnvart eiganda þeir sjá um innra eftirlit eigandans og beiti gæðastjórnunarkerfum við undirbúning og stjórnun framkvæmda í frumvarpinu er leitast við að tryggja öguð vinnubrögð þeirra sem að mannvirkjagerðinni koma með því að gera kröfu um að þeir hafi gæðastjórnunarkerfi varðandi þá þætti rekstrar þeirra sem snýr að lögum og reglum um mannvirkjagerð á þetta bæði við um hönnuði byggingarstjóra og iðnmeistara vonast er til að þessi ákvæði leiði til bættra vinnubragða við mannvirkjagerð og þar með til hagsbóta fyrir neytendur í frumvarpinu er gert ráð fyrir að byggingarstofnun rannsaki sérstaklega tjón á mannvirkjum sem valda manntjóni eða alvarlegri hættu svo sem af völdum veðurs jarðskjálfta flóða eða annarra náttúruvár eða ef mannvirki til dæmis hrynja eða skemmast illa af óþekktum ástæðum

nokkuð hefur skort á að slíkar rannsóknir fari fram með skipulögðum og markvissum hætti þessu til viðbótar skal byggingarstofnun samkvæmt ákvæðum frumvarpsins árlega gefa út skýrslu um stöðu og þróun mannvirkjagerðar í landinu í því skyni að auka yfirsýn yfir þennan víðfeðma og flókna málaflokk þá er lagt til að gjald með nýju heiti byggingaröryggisgjald muni fjármagna starfsemi byggingarstofnunar ekki er um nýtt gjald að ræða heldur hefur ákvæði um svokallað brunavarnagjald sem innheimt hefur verið á grundvelli laga um brunavarnir verið fært inn í frumvarp til laga um mannvirki skattstofn gjaldsins er óbreyttur og er það innheimt áfram af vátryggingarfjárhæð brunatryggingar fasteigna og lausafjár sem og samsettra vátrygginga sem fela í sér brunatryggingu hér er hins vegar lagt til að gjaldið verði hækkað úr núll komma núll fjörutíu og fimm prómillum í núll komma núll átta hingað til hefur brunavarnagjaldi einungis verið ætlað að standa undir rekstri brunamálastofnunar vegna yfirumsjónar með brunavörnum en hér er lagt til að byggingaröryggisgjaldið renni til byggingarstofnunar og standi þannig undir kostnaði við yfirumsjón byggingaröryggismála almennt með því að leggja slíkt gjald á brunatryggingar er gjaldtökunni dreift á mörg ár það er á allan líftíma mannvirkisins í stað þess að innheimta hærra gjald einu sinni í upphafi mannvirkjagerðar eigendur mannvirkja eiga að njóta góðs af yfireftirliti og umsjón byggingarstofnunar allan líftíma mannvirkisins og því mæla góð rök með því að þessi leið verði farin þetta er nú herra forseti framsöguræða mín varðandi frumvarp til laga um mannvirki og þá vil ég snúa mér að frumvarpi til nýrra skipulagslaga en þau eru mjög þýðingarmikill málaflokkur umhverfismála og verða sífellt umfangsmeiri með vaxandi byggð og atvinnustarfsemi bæði hér á höfuðborgarsvæðinu sem og annars staðar við gerð skipulags eru teknar ákvarðanir um framtíðarnotkun lands hvers konar framkvæmdum sé verið að stefna að og hvernig þær falla að annarri landnotkun áhrif skipulags á þróun umhverfisins er í æ ríkari mæli skoðuð samhliða mótun skipulags og þannig verður skipulagsgerð stöðugt mikilvægara tæki til umhverfisverndar og til að treysta sjálfbæra þróun í sessi þar sem skipulag er í eðli sínu langtíma stefnumörkun hentar það einnig mjög vel sem tæki til umhverfisverndar það er grundvallaratriði að vandað sé til verka við gerð skipulags og leitað sé eftir sjónarmiðum þeirra sem skipulagið snertir ekki síst er mikilvægt að skipulagsyfirvöld taki ákvarðanir sem eru í sem mestri sátt við íbúa og atvinnulíf sem í hlut eiga við ákvörðun um skipulag þarf því oft að horfa til andstæðra sjónarmiða og mikilvægt er að þau séu skoðuð gaumgæfilega og fundinn sé farvegur sáttar í frumvarpi til nýrra skipulagslaga er að finna ýmis nýmæli og breytingar á skipulagsþætti gildandi skipulags og byggingarlaga áhersla er lögð á samráð og kynningu við gerð skipulagsáætlana bæði gagnvart almenningi og opinberum aðilum þannig er aukin aðkoma almennings og samráðsaðila við gerð skipulags með því er ætlunin að vanda gerð skipulags og tryggja að almenningur og hagsmunaaðilar hafi tækifæri til að koma athugasemdum sínum á framfæri við sveitarfélögin þannig að þau geti tekið upplýsta ákvörðun við afgreiðslu skipulagsáætlunar

skipulagsverkefnis þar sem gera á grein fyrir áherslum við gerð skipulags forsendum þess og fyrirliggjandi stefnu og hvernig samráð og kynningu verði háttað gagnvart íbúum og hagsmunaaðilum

það er lögð áhersla á að skipulagsgerð sé skilvirk og jafnframt sveigjanleg svo sem varðandi breytingar á skipulagsáætlunum og afgreiðslu þeirra þannig er meðal annars lagt til að skipulagsstofnun sé falið það hlutverk að staðfesta svæðis og aðalskipulagstillögur í stað umhverfisráðherra þó er gert ráð fyrir staðfestingu umhverfisráðherra í ákveðnum tilvikum með þessari breytingu er ætlunin að einfalda stjórnsýslu þessara mála þannig að eitt stjórnvald komi að staðfestingu skipulagstillagna í stað tveggja áður og mun það auka skilvirkni við afgreiðslu mála skipulagsstofnun mun hafa sama hlutverk og ráðherra varðandi yfirferð skipulagstillagna og á meðal annars að gæta þess að þær séu í samræmi við lög svo sem samþykkta landsskipulagsáætlun þá er lagt til að lögfest verði svokallað rammaskipulag en slíkt skipulag er heildstæð áætlun um uppbyggingu og skipulag ákveðinna hluta aðalskipulags og gefur fyrirheit um hvernig það verður útfært í deiliskipulagi sem veitir íbúum sveitarfélagsins betri upplýsingar um fyrirhugaða framtíðarnotkun lands það er lögð áhersla á að skýra hlutverk skipulagsáætlana á mismunandi skipulagsstigum og samspil þeirra svo komið sé í veg fyrir skörun einstakra skipulagsáætlana til að tryggja skilvirkni lagt er þannig til að skýr greinarmunur sé á svæðisskipulagi og aðalskipulagi svæðisskipulagið skal einungis fjalla um sameiginleg hagsmunamál þeirra sveitarfélaga sem standa að því en ekki almennt um staðbundnar ákvarðanir um landnotkun ekki er gerð krafa um að svæðisskipulag taki til alls lands viðkomandi sveitarfélaga heldur getur svæðisskipulag tekið til heilla landshluta eða ákveðinna þátta landnotkunar sem nær til fleiri en eins sveitarfélags

kveðið sérstaklega á um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og er lagt til að starfrækja skuli svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins sem fer með breytingar og framtíð þess skipulags í frumvarpinu er skilgreint með skýrum hætti til hvers konar ákvarðana deiliskipulag skuli taka eins og varðandi útlit mannvirkja og formaður og þar sem hér er um stefnumótandi

í ljósi framkvæmdarinnar er talið nauðsynlegt að fyrir hendi sé úrræði til að tryggja eftirfylgni á stöðvun framkvæmda í þeim tilvikum þar sem framkvæmdir eru ekki í samræmi við lög skipulagsstofnun er fengið slíkt hlutverk í frumvarpi þessu en stofnunin hefur að ákveðnu leyti gegnt eftirlitshlutverki með framkvæmdaleyfi skyldum framkvæmdum með því að vera í samskiptum við einstaka sveitarstjórnir og benda á atriði sem lagfæra þarf oft eftir ábendingar sem stofnuninni hefur borist

í gildandi lögum er ekki fyrir hendi skýr farvegur fyrir ríkisvaldið til að setja fram almenna stefnumörkun í skipulagsmálum sem markar stefnu um skipulagsákvarðanir sem varða almannahagsmuni og sem geta leyst úr ágreiningsmálum til dæmis á milli ríkis og einstakra sveitarfélaga um skipulagsmál er varða þjóðarhagsmuni eins og í gildandi skipulags og byggingarlögum verður höfuðábyrgð á skipulagsgerð áfram hjá sveitarfélögum um leið og lögð er áhersla á forræði sveitarfélaga á skipulagsmálum er hins vegar viðurkennd þörf á að ríkisvaldið leggi til heildstæða sýn í skipulagsmálum í svokallaðri landsskipulagsáætlun sem lögð verður til grundvallar við skipulagsgerð sveitarfélaga og sem þau eru bundin af við gerð skipulags hér væri fyrst og fremst um að ræða stefnumótun um landnotkun sem varðar almannahagsmuni svo sem um grunngerð á landsvísu sem varðar samgöngukerfi orkuöflunar og dreifikerfi náttúruvernd útivist og aðra landnotkun á svæðum sem varðar þjóðarhagsmuni eins og miðhálendi íslands þar sem horft er til þess hvernig framtíðarnotkun lands eigi að vera á því svæði svo sem með tilliti til orkunýtingar náttúruverndar og umferðar þannig er landsskipulagsáætlun fyrir miðhálendi íslands stefnumörkun ríkisvaldsins um frekari uppbyggingu á því svæði eins og orkunýtingu vegaframkvæmdir og staðsetningu nauðsynlegra skipulagsþátta jafnframt landsskipulagsáætlun yrði sett fram heildstæð áætlun um verndun svæða á miðhálendi íslands sem samkomulag væri um að ekki eigi að nýta til framkvæmda heldur halda sem ósnortnum til upplifunar og útivistar landsskipulagsáætlun verði lögð fram á alþingi sem tillaga til þingsályktunar eftir víðtækt samráðsferli í stjórnkerfinu og við samband íslenskra sveitarfélaga gert er ráð fyrir í frumvarpinu að fyrsta landsskipulagsáætlunin verði lögð fram á alþingi árið tvö þúsund og níu og fjalli um stefnumörkun á miðhálendi íslands eins og áður sagði er gert ráð fyrir að aðalskipulags og svæðisskipulagstillögur sveitarfélaganna verði að meginstefnu til háðar staðfestingu skipulagsstofnunar og hefur skipulagsstofnun það hlutverk að sinna eftirliti með skipulagsákvörðunum sveitarfélaga og tryggja að samræmi sé á milli skipulagsáætlana og við stefnu ríkisins varðandi landnotkun og byggðaþróun þá er lagt til að samvinnunefnd miðhálendisins sem fer með skipulagsmál á miðhálendi íslands verði lögð niður við fyrirhugaða gildistöku frumvarpsins fyrsta janúar tvö þúsund og níu verði það að lögum eiga öll sveitarfélög í landinu hafa lokið við gerð aðalskipulags í sínu sveitarfélagi en í gildandi lögum er kveðið á um að liðnum tíu árum frá gildistöku þeirra laga eða fyrsta janúar árið tvö þúsund og átta skuli öll sveitarfélög hafa gert aðalskipulag þannig verður við gildistöku þessa frumvarps lokið því mikilvæga hlutverki samvinnunefndar miðhálendisins að samræma aðalskipulag sem liggur að miðhálendinu við svæðisskipulag miðhálendisins þá er lagt til að umhverfisráðherra leggi fram á alþingi tvö þúsund og níu fyrstu tillögur til þingsályktunar um landsskipulagsáætlun en henni er ætlað að fjalla um stefnumörkun á miðhálendi íslands eins og ég hef þegar sagt fyrstu landsskipulagsáætlun er þannig ætlað að taka yfir stefnumótandi þætti svæðisskipulags miðhálendisins með vísan til framangreindra breytinga á skipan mála er ekki talin þörf á að samvinnunefnd miðhálendisins haldi áfram störfum þar sem lagt er til að verkefni hennar verði færð til ríkisvaldsins og viðkomandi sveitarfélaga herra forseti ég hef hér rakið meginefni þessara tveggja frumvarpa annars vegar frumvarps til laga um mannvirki og hins vegar frumvarpi til laga um skipulag ég legg til að þessum frumvörpum verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar en það er rétt að taka það fram herra forseti að þessi mál eru seint fram komin mun seinna heldur en ráðagerð var um í þessari tilvísun felst ekki sú ætlun til umhverfisnefndar að þessum málum verði lokið fyrir þinglok en þrátt fyrir það vil ég árétta það geysimikla umsagnarferli sem þessi frumvörp fóru í til einna hundrað sextíu aðila sjötíu aðilar sem skiluðu umsögnum og að þessi frumvörp hafa jafnframt verið inni á heimasíðu ráðuneytisins þar sem almenningi hefur verið gefinn kostur að skila sínum athugasemdum um það þannig að það hafa margir